Doresc să mulțumesc d nei McCarthy pentru acest raport de inițiativă. Din păcate, nu trece prea multă vreme fără să primim noi vești proaste din sistemul bancar. Recentele convorbiri făcute publice între bancheri din diferite bănci din Irlanda ne arată cât de mult se poate degrada cultura bancară în anumite bănci.

Voi susține acest raport și sigur că, sunt convins, Comisia Europeană va veni cu propuneri în acest domeniu.